Zgadzam się z panią, że dyrektywa usługowa to jeden z najważniejszych aktów legislacyjnych ostatnich lat i jej właściwe wdrożenie jest ogromnie ważne. W poprzedniej kadencji miałam okazję pracować nad zapisami dyrektywy usługowej. Nadam pamiętam, jak ogromny wysiłek my wszyscy tutaj w Parlamencie Europejskim włożyliśmy w wypracowanie jej zapisów. Należę do entuzjastów dyrektywy usługowej i jestem głęboko przekonana, co zresztą często podkreślam w spotkaniach z przedsiębiorcami, iż jest to ogromna szansa zarówno dla nich, jak i dla całej europejskiej gospodarki.

Dlatego przyłączam się do apelu o przyśpieszenie procesu implementacji przez władze krajowe, które jeszcze nie zakończyły niezbędnych prac, w szczególności w kwestii prawidłowego wdrożenia zasady swobodnego świadczenia usług i pojedynczych punktów kontaktowych. Z uwagą przyglądam się implementacji dyrektywy usługowej w poszczególnych krajach, jak również w moim kraju, w Polsce, gdzie nadal trwają prace nad dobrym wdrożeniem tych przepisów.